Pani Przewodnicząca! Też przyłączam się do tych podziękowań, że oto tandem dwóch wiceprzewodniczących przedstawia strategię w tej sprawie, zresztą zapowiedzianą, oczekiwaną z końcem zeszłego roku. To bardzo ważny fakt, że dopełniamy niejako strategię w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym przez tę prezentację ze strony Państwa. Co prawda jeszcze bez regulacji, ale wydaje mi się, że te zapowiedzi, które tutaj są, świadczą o tym, że wszyscy myślimy o tym, że o plastikach czy o tworzywach sztucznych musimy myśleć, od prewencji poczynając, od ekoprojektu aż po dobre że tak powiem skuteczne metody zbierania tego, co się produkuje. Podobno 300 milionów ton w ciągu roku produkujemy różnego rodzaju tworzyw sztucznych w skali świata.

Jednak na co chciałbym zwrócić uwagę że w tym dokumencie Państwo nie zwracacie uwagi na połączenie tej strategii w zakresie tworzyw sztucznych z bioekonomią, a przecież to jest w tej chwili pewnego rodzaju nadzieja związana z tym, że surowce odnawialne mogą być źródłem wytwarzania tworzyw sztucznych,

Przykładem jest Morze Śródziemne bez współpracy z Bliskim Wschodem i Afryką nie jesteśmy w stanie zapobiec tym zanieczyszczeniom, w szczególności jeżeli chodzi o mikroplastiki.